Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, alors que la crise économique s'éternise et que les destructions d'emplois menacent toujours plus d'Européens, les négociations sur l'avenir du Fonds social européen ont été très difficiles, le tout sur fond de réductions budgétaires et de tergiversations au sujet des ressources propres nécessaires à un budget ambitieux.

Aujourd'hui, le calendrier presse et les régions s'inquiètent d'obtenir les fonds nécessaires aux projets qu'elles soutiennent. La dimension sociale de l'Union européenne est restée trop longtemps le parent pauvre du projet européen.

Aujourd'hui, le Fonds social européen est un instrument clé de la lutte contre les inégalités et l'une des réalisations les plus concrètes de la solidarité européenne.